Si l'influence du changement climatique est irréfutable, rappelons que le libre échange que vous prônez en est une des principales causes.

En Australie comme en Europe, ces incendiaires criminels doivent être sanctionnés de façon exemplaire. Des pompiers et experts européens ont été envoyés en Australie mais trop tardivement.